frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali númer þrjátíu og fjögur þrítugasta og fjórða mál en þar er um að ræða breytingar á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða viðamesta breytingin lýtur annars vegar að skipan frístundaveiða og hins vegar skipan frjálsra handfæraveiða nú í sumar sem takmarkast einkum af þeim aflaheimildum sem sérstaklega verður ráðstafað til veiðanna á yfirstandandi fiskveiðiári þá er gert ráð fyrir að leyfilegum heildarafla í karfa verði skipt upp í veiðar úr gullkarfa og djúpkarfa að lokum er gert ráð fyrir að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra fái heimild til að gefa út takmarkaðar veiðar í fræðsluskyni frístundaveiðar við ísland er nýr vaxandi þáttur í ferðaþjónustu hér við land en veiðar á frístundafiskibátum eins og þekkjast í dag hófust að marki á vestfjörðum árið tvö þúsund og sex þessar veiðar hafa bæði verðið stundaðar á venjulegum fiskibátum sem í annan tíma stunda veiðar í atvinnuskyni og sérstökum frístundabátum sem hafa verið smíðaðir sérstaklega í þessum tilgangi fyrir liggja allnákvæmar upplýsingar um afla þessara frístundafiskveiðibáta enda hafa þeir bátar verið með leyfi til veiða í atvinnuskyni og þurfa að uppfylla þau skilyrði sem sett eru í lögum og reglum um stjórn fiskveiða þar á meðal um vigtun og skráningu

og var þorskafli þar af um hundrað áttatíu tonn á árinu tvö þúsund og átta var heildaraflinn um tvö hundruð fimmtíu tonn og var þorskafli þar af um tvö hundruð tuttugu tonn er fjöldi skráðra frístundabáta nú fjörutíu og þrjú ekki liggja fyrir nákvæmar tölur um fjölda annarra báta sem selja ferðir í sjóstangaveiði nokkrir aðilar sem selja skoðunarferðir á sjó bjóða einnig upp á sjóstangaveiði samhliða skoðunarferðunum annað hvort sem hluta afþreyingar í skoðunarferðum eða sem sérstakar veiðiferðir á sjóstöng en líkt og með frístundafiskveiðarnar hefur slík ferðaþjónusta verið vaxandi undanfarin ár þann tuttugasta febrúar tvö þúsund og átta skipaði þáverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra starfshóp sem samkvæmt skipunarbréfi hafði það hlutverk að fara yfir starfsumhverfi frístundabáta og greina hvort og með hvaða hætti unnt væri að taka tillit til sérstöðu útgerðar frístundaveiðibáta með hliðsjón af gildandi ákvæðum fiskveiðistjórnarlaga um nýtingu og verndun nytjastofna sjávar starfshópurinn skilaði skýrslu sinni til ráðherra í janúar tvö þúsund og níu við samningu þessa frumvarps var tekið mið af niðurstöðum og tillögum starfshópsins í frumvarpinu eru sett skilyrði fyrir starfseminni sem er ætlað að taka tillit til nokkurrar sérstöðu þessarar starfsemi og fella hana að því fiskveiðistjórnarkerfi sem hér er beitt þannig er gert ráð fyrir að ferðaþjónustuaðilar sem hyggjast bjóða viðskiptamönnum sínum upp á möguleika til að stunda veiðar í sjó hér við land

ferðaþjónustuaðilar stunda eingöngu sjóstangaveiðar eða veiðarnar eru einungis hluti þeirrar afþreyingar sem boðið er upp á skilyrði fyrir útgáfu þessa leyfis er að fyrir liggi leyfi ferðamálastofu sem hún gefur út með stoð í áttundu grein laga númer sjötíu og þrjú tuttugasta og fjórða maí tvö þúsund og fimm um skipan ferðamála er útgáfa leyfis fiskistofu háð framangreindu skilyrði til þess að ferðamálayfirvöld geti betur tryggt að öll umgjörð um þessa starfsemi sé með þeim hætti að fylgt sé fullnægjandi gæða og öryggiskröfum auk þess að eftirlit verði með þeim þáttum sem ferðamálastofa telur ástæðu til gerður er greinarmunur á tvenns konar leyfum sem gefin eru út til báta sem gera út á frístundaveiðar með ferðamenn annars vegar er um að ræða leyfi til handa þeim hópi sem stundar blandaða starfsemi þar sem sjóstangveiði er ekki meginþátturinn í þeirri þjónustu sem boðið er upp á eru aðilum í þessum hópi heimilaðar mjög takmarkaðar veiðar með takmarkaðan fjölda sjóstanga án þess að leggja þurfi til aflaheimildir hins vegar er um að ræða leyfi til handa þeim aðilum sem markvisst gera út á sjóstangaveiðar í þeirri þjónustu sem boðið er upp á takmarkast afli þessara báta af aflamarki eða krókaaflamarki viðkomandi báta það er þeir þurfa að hafa aflaheimildir fyrir öllum afla sem veiddur er þannig er gerður greinarmunur á aðilum í ferðaþjónustu sem annars vegar markvisst stunda fiskveiðar í þessum tilgangi og hins vegar þeim aðilum sem bjóða upp á blandaða starfsemi þar sem sjóstangaveiðar eru óverulegar þáttur í þeirri afþreyingu sem í boði er við veitingu frístundaleyfa koma einungis til greina þau skip sem hafa haffærisskírteini og skrásett eru á skipaskrá siglingastofnunar íslands og uppfylla öll skilyrði til að stunda veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands í apríl síðastliðnum kynnti þáverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra steingrímur j sigfússon þau áform að fresta úthlutun byggðakvóta nú á þessu fiskveiðiári til að skapa svigrúm fyrir breytta stefnu til styrkingar og örvunar atvinnustarfsemi í sjávarbyggðum boðaða markmiðið var nýting sjávarauðlindarinnar á nýjum grunni þar sem mönnum verði gert mögulegt að stunda frjálsar veiðar með ströndinni á sjálfbæran og ábyrgan hátt jafnframt yrði komið á nýjum flokki veiða svokölluðum strandveiðum þar sem heimilaðar væru frjálsar handfæraveiðar við ströndina núverandi stjórn fiskveiða er gagnrýnd fyrir að erfitt sé fyrir nýja aðila að hefja veiðar í

þekkingar um leið og sveigjanleiki er aukinn síðan þá hefur verið unnið að nánari útfærslu þessara hugmynda og hefur í þeirri vinnu verið tekið til til ýmissa sjónarmiða sem fram hafa komið með frjálsum handfæraveiðum eða strandveiðum yfir sumarmánuðina er opnað fyrir handfæraveiðar allra þeirra báta sem uppfylla þau skilyrði sem gerð eru til fiskiskipa sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni með veiðunum er þannig meðal annars opnað á takmarkaðar veiðar þeirra sem ekki eru handhafar aflamarks eða krókaflamarks núverandi handhöfum aflamarks eða krókaaflamarks stendur þó jafnframt til boða að stunda frjálsar handfæraveiðar að sömu skilyrðum uppfylltum strandveiðarnar takmarkast einkum af þeim aflaheimildum sem sérstaklega er ráðstafað til veiðanna eða alls þrjú þúsund níu hundruð fimmtíu og fimm lestum af óslægðum þorski auk meðafla í ýsu upp á þrjú prósent og ufsa upp á fimmtán prósent er landinu skipt í fjögur landsvæða og er aflaheimildum ráðstafað hlutfallslega til landsvæðanna á grundvelli skiptingar byggðakvóta til þeirra byggðarlaga sem falla innan viðkomandi landsvæða er fimmtíu og fimm prósent þess magns af óslægðum þorski sem ráðstafað hafði verið til byggðakvóta á yfirstandandi fiskveiðiári ráðstafað til strandveiðanna auk þess er ráðstafað til strandveiða tvö þúsund fimm hundruð tonnum af þorski umfram þær aflaheimildir sem úthlutað hefur verið á fiskveiðiárinu tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu á grundvelli laga númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða skiptist þessi viðbótarúthlutun jafnt á landsvæðin fjögur önnur helstu skilyrði sem sett eru fyrir þessum veiðum eru þau að óheimilt er að stunda veiðar á laugardögum og sunnudögum hámarkstími veiðiferðar er tólf klukkustundir ekki er heimilt að hafa fleiri en tvær handfærarúllur um borð sé einn maður í áhöfn annars mest fjórar og að hámarki má draga átta hundruð kílógramm af óslægðum þorski í hverri veiðiferð á hverjum degi þá skal landa öllum afla innan svæðisins og skal það gert í samræmi við gildandi reglur um vigtun og skráningu sjávarafla

verður reynslan af þeim metin verður í þessu sambandi leitast við að nýta þá þekkingu og reynslu sem til staðar er í hinum dreifðu sjávarbyggðum landsins þá verður tekið til sérstakrar athugunar með hvaða hætti leyfin hafa dreifst en vilji stendur til þess að dreifingin sé sem jöfnust það er að leyfin safnist ekki á hendur fárra aðila á þessum grunni verður fyrirkomulag og skipan veiðanna endurskoðað fyrir næsta fiskveiðiár að lokum er gert ráð fyrir því að leyfilegum heildarafla í karfa verði skipt upp í veiðar á gullkarfa og djúpkarfa og þá verði í lögunum heimild til þess að leyfa takmarkaðan veiðar í fræðsluskyni allt frá upphafi kvótakerfisins nítján hundruð áttatíu og fjögur hefur úthlutun aflaheimilda í karfa tekið til tveggja tegunda karfa það er djúpkarfa og gullkarfa hafrannsóknastofnunin hefur í nokkur ár lagt til í ráðgjöf sinni að aflamarki í gullkarfa og djúpkarfa verði úthlutað aðskildu þann fjórtánda nóvember tvö þúsund og átta skipaði þáv sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra starfshóp sem ætlað var að gera tillögur um reglur við framkvæmd skiptingar á heildaraflamarki fyrir gull og djúpkarfa var hópurinn skipaður fulltrúum landssamband íslenskra útvegsmanna hafrannsóknastofnunar og sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins lagt er til að hvert skip fái sömu aflahlutdeild í gullkarfa og djúpkarfa og það hefði í karfa yrði þannig aflahlutdeild í gullkarfa og djúpkarfa hin sama er hér lagt til að tillögu nefndarinnar verði fylgt en hópurinn skilaði tillögum sínum til ráðherra með bréfi dagsettu tólfta desember tvö þúsund og átta ekki er til staðar sérstök heimild til handa ráðherra að leyfa sérstaklega veiðar sem fara fram í fræðsluskyni til dæmis á skólabátum en umsóknir um slíkt berast ráðuneytinu stundum og koma þær einkum frá fræðsluyfirvöldum hér yrði um mjög óverulegar veiðar að ræða og fyrst og fremst í því skyni að kynna fyrir til dæmis nemendum í skólum veiðar notkun veiðarfæra og lífríki hafsins við ísland er því gert ráð fyrir í frumvarpinu að heimilt verði að veita þessa undanþágu í takmörkuðum mæli